Ik ben het eens met de collega's die zeggen dat we nog steeds niet alle informatie boven tafel hebben over wat er zich afgespeeld heeft. Ik ben het ook met die collega's eens dat dat betreurenswaardig is en ik zou dolgraag hier vanuit het Europees Parlement met een toverstok zwaaien en alle informatie boven tafel krijgen. Maar zo werkt het in de praktijk helaas niet.

Dit verhaal moet verder opgevolgd worden in nationale parlementen, nationale rechtszalen en Europese rechtszalen. Dan heb ik nog een vraag aan de collega's van de liberale fractie. Er werden net grote woorden gesproken over de laksheid van instellingen en de laksheid van lidstaten.